Poslušam in gledam razpravo koalicijskih poslank in poslancev in simptomatično se ena stvar ves čas ponavlja, ko razpravljajo. Opozicijskih predlogih imajo navadno strah strah pred, hudim proračunskim izpadom, strah pred tem strah pred onim, en sam strah. Zanimivo je, da niso konsistentni, da, enakih strahov ne uporabljajo tudi za koalicijske predloge. V današnji razpravi se je pokazalo, a ne, da eden izmed temeljnih problemov to, da bi več denarja postalo v žepih ljudi. To, da bi dvignili splošno dohodninsko olajšavo, enostavno ne pomeni nič drugega, kot da bi državljanu s povprečno plačo vsak mesec v žepu ostalo osemdeset evrov več. To je velik problem za koalicijo. In to je bil danes velik očitek. Ampak ob tem dejstvu so pozabili povedati še en pomemben podatek, to je, da je se v teh zadnjih mesecih se je zgodilo kar nekaj stvari, ki so imele ali pa ki bodo imele v prihodnosti hude finančne posledice. Ti podpisani dogovori s sindikati, je ena stvar. Ta dvoboj dveh koalicijskih strank v zvezi z upokojenci. Druga zadeva. Tretja zadeva, dogovor za višjo povprečnino z občinami. Pa da ne bo to pomote in očitkov, da zdaj mi v Novi Sloveniji temu nasprotujemo. Vse super in prav, jaz s tem nimam nobenih težav, da vi to počnete, prav je, da to počnete, ampak ne pa imeti dvojnih meril, da če vi nekaj predlagate, potem so izdatki iz državnega proračuna dovoljeni, če pa opozicija predlaga, je pa to strah in trepet, sesutje proračuna, neupoštevanje fiskalnega pravila in podobno. In to govorite kljub dejstvu, da je bilo danes že večkrat povedano, da bi pomenila, da torej da je bilo v v preteklosti precej več proračunskih prilivov kot še nekaj let nazaj, to je en podatek. In da bi uveljavitev tega našega predloga pomenila tudi večjo domačo potrošnjo in več delovnih mest in pa tudi več vplačil v državni proračun. Ta del vi popolnoma spregledate. In danes se večji del koalicije obnaša, kot da nekih zavez pred volitvami ni bilo danih. Ves čas se je govorilo o tem, kako se bo dvigovalo plače s spremenjeno dohodnino. In še preden bi vlada resno zagrizla in spremenila dohodnino in s tem omogočila, da bi šle plače zaradi drugače dohodnine in v javnem in v privatnem sektorju navzgor, še preden se je to zgodilo, je bil z javnim sektorjem podpisan neki dogovor, ki bo imel tudi finančne posledice. To koalicija pozabila. Drugi del. Vaših strahov in nevarnosti je, da če kaj, potem je ta naš predlog absolutno konsistenten z vidika pokojninske in zdravstvene blagajne. V tej dvorani je bil že marsikakšen predlog, kako bi dvigovali plače, da bi manjšali prispevke, in tako naprej, ampak na koncu se je vse vedno izkazalo, da če to počnemo, potem ogrozimo pokojninsko in zdravstveno blagajno, ki sta že zdaj nevzdržni na dolgi rok. In ta naš predlog v ničemer, v ničemer ne posega v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Prispevki bodo ostali isti, bruto plača od katere se obračunavajo prispevki za pokojninsko blagajno in za zdravstveno blagajno, bodo tudi po našem predlogu ostali isti. Poanta je v tem, da se država odpove zgolj delu dohodnine zato, da imajo državljani več. In še ena zelo pomembna stvar, demagogija. Saj veste, proti demagogiji, zlasti taki, ki jo povzroča Levica, se je težko boriti, ne. Ko oni govorijo, kako, si želijo, da se bogatim pobere in da se da revnim - pozabijo pozabijo povedati samo eno stvar, ne. Da za njih so bogati vsi tisti, ki imajo pet evrov več kot minimalno plačo.